Voorzitter, na de verkiezingen in Nederland was het snel duidelijk dat het constructieve midden verantwoordelijkheid zal moeten nemen, willen we ervoor zorgen dat dit Europa blijft functioneren.

Er is in dit Parlement heel veel gesproken over uw voordracht en de manier waarop die tot stand gekomen is.

De kandidaat heeft gesproken over het belang van eenheid, en juist die eenheid heeft dit Parlement na de verkiezingen niet getoond. Denken dat je de Spitzenkandidaat van de grootste politieke partij tot het bot toe kan afbranden, omdat je dan vervolgens hoopt de tweede Spitzenkandidaat te krijgen, dat was ongelooflijk naïef. Die mensen die sowieso niks ophebben met transparantie, met democratie, met een sterk Europees Parlement, springen natuurlijk op dat paard en gaan ervandoor, Macron en Orbán wat een bijzondere combinatie voorop. Ik ben dus blij met de toezeggingen van deze kandidaat om ervoor te zorgen dat de schade die is aangericht door de Raad beperkt moet worden richting